A jelentés célja és tartalma mindenképpen üdvözlendő. A feltörekvő és a fejlődő országok piacán, ahol a bankkártyás fizetés például még nem eléggé elterjedt, fontos, hogy a bankközijutalék stratégia a kibocsátási oldal megfelelő ösztönzésére összpontosítson. Valóban törekedni kell a jelentésben megfogalmazott dicsérendő és ambiciózus célok elérésére, úgy a kártyás, az internetes, mint a mobiltelefonos fizetés esetén, azonban a szabályozás során mindenképpen a tagállami sajátosságokat figyelembe kell venni. Azokat egyenként és alaposan kell megvizsgálni és mérlegelni, például a bankközijutalék stratégia újraszabályozása esetén is. A jutalék mértékére vonatkozó stratégiát véleményem szerint úgy kell kialakítani, hogy mindenképpen elősegítse az ilyen típusú fizetések piacának a növekedését. Vagyis ez számomra azt jelenti, hogy a stratégiának minden esetben az érintett fizetési piac fejlettségéhez és érettségéhez kell igazodnia.